Trvalo udržateľný rybolov populácie tuniaka modroplutvého, ale aj ostatných rýb, ktoré sú predmetom obchodu, logicky znamená, že musíme rešpektovať bezpečné biologické limity, aby sa zachovala prirodzená rovnováha morských vôd. Ďalšie zníženie celkového povoleného výlovu je pravdepodobne potrebné, avšak predpokladom úspešného plánu obnovy je podľa môjho názoru potreba správne identifikovať a následne poskytnúť ochranu neresiskám a podporiť kontrolné existujúce opatrenia. Podrobnejšie monitorovanie medzinárodného obchodu spolu so správnym dokumentovaním všetkých úlovkov v tomto smere jednoznačne prispeje k obmedzeniu prílivu úlovkov získaných v rámci nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu.